virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað og tuttugu tvö þúsund og ellefu um greiðsluþjónustu meðflutningsmenn mínir eru háttvirtir þingmenn elsa lára arnardóttir haraldur einarsson jóhanna maría sigmundsdóttir líneik anna sævarsdóttir páll jóhann pálsson

vilhjálmur árnason óttarr proppé og þorsteinn magnússon frumvarpið varðar fyrst og fremst fertugustu og sjöundu grein laganna nánar tiltekið þriðju málsgrein hennar sem hljóðar svo viðtakanda greiðslu er óheimilt að krefjast gjalds af greiðanda vegna notkunar tiltekins greiðslumiðils umfram aðra í samskiptum við greiðsluþjónustuveitendur hefur komið fram að sumir þeirra leggja þann skilning í lagagreinina að söluaðilum sé óheimilt að krefja viðskiptavini sína um gjald vegna greiðslu með kreditkorti greiðsluþjónustuveitendur kunna að hafa fylgt þessu banni eftir í viðskiptaskilmálum sínum við söluaðila söluaðili sem afhendir vöru eða þjónustu gegn greiðslu með kreditkorti fær ekki peninga í sínar hendur fyrr en eftir um tuttugu daga sem veldur honum ýmsum kostnaði söluaðili getur reyndar samið við greiðsluþjónustuveitanda um að fá kreditgreiðslur til sín strax en þá verður söluaðili að borga greiðsluþjónustuveitanda gjald sem getur verið á bilinu núll komma fimm prósent til þrjú prósent vegna ákvæða gildandi laga geta söluaðilar ekki innheimt þennan kostnað af þeim sem greiða með kreditkortum söluaðilar hafa því neyðst til að velta kostnaði við kreditgreiðslur út í hið almenna verðlag ranglætið við þetta fyrirkomulag er að þeir sem staðgreiða þurfa einnig að bera kostnað af tuttugu daga greiðslufresti

í raun er hvatinn til að staðgreiða enginn neytendur sem staðgreiða eru í reynd að afþakka tuttugu daga lán sem er þegar innifalið í verðinu neytendur eiga í raun ekki þann valkost að forðast kostnaðinn nái frumvarpið fram að ganga mun söluaðilum verða frjálst að innheimta eðlilegan kostnað af þeim sem greiða með kreditkortum söluaðilar munu þá ekki lengur þurfa innifela þann kostnað inn í öllu almennu vöruverðinu í stað þess að almennt verð miðist við tuttugu daga greiðslufrest eins og nú tíðkast getur hið almenna verð miðast við staðgreiðslu almennt verðlag getur því lækkað sem því nemur hvort lækkunin skilar sér svo að fullu til neytenda mun ráðast af samkeppni og aðhaldi neytenda sjálfra við vinnslu frumvarpsins var leitað fordæma hjá nágrannalöndum okkar aðallega í danmörku og bretlandi í báðum þessum löndum er söluaðilum frjálst að leggja gjald á kreditkortagreiðslur fram til ársins nítján hundruð níutíu og eitt höfðu greiðsluþjónustufyrirtæki í bretlandi einmitt bannað söluaðilum að innheimta gjald af þeim sem greiddu með kreditkortum þá úrskurðaði samkeppnisstofnun bretlands að í því fyrirkomulagi fælist óæskileg samkeppnishindrun í kjölfarið var lögum breytt í þá átt sem þetta frumvarp leggur til árið tvö þúsund og ellefu innleiddu bretar nýja löggjöf um greiðsluþjónustu sem byggði á tilskipun evrópusambandsins við innleiðingu var frelsi söluaðila til að leggja gjald á kreditkortagreiðslur varðveitt og er í þessu frumvarpi litið til þeirrar útfærslu samanburður á kreditkortanotkun á íslandi og í nágrannalöndum sýnir mjög afgerandi mun í danmörku svíþjóð og finnlandi er kreditkortavelta aðeins lítið brot af debetkortaveltu en hér á landi hefur kreditkortaveltan verið hærri en debetkortaveltan hér er kreditkortanotkun því margfalt meiri en í þessum löndum og má telja líklegt að einhver hluti skýringarinnar felist í því að hér er kostnaður vegna kreditkortagreiðslu innifalinn í vöruverðinu og neytendur ekki upplýstir um hann ef álag vegna tuttugu daga greiðslufrests yrði tekið út úr almennu verðlagi þó ekki væri nema á hluta markaðarins og þó ekki væri nema um eitt til tvö prósent

almenn lækkun á verðlagi myndi fela í sér aukningu á kaupmætti ráðstöfunartekna eins til tveggja prósenta lækkun á heildarútgjöldum heimilanna í landinu mundi jafngilda lækkun um þrjá til fimm milljarða á ári eða sem nemur þrjátíu til fimmtíu þúsund krónum að meðaltali á heimili lækkun almenns verðlags mundi einnig geta haft áhrif til lækkunar á neysluvísitölu hvert prósentustig í lækkun neysluvísitölu leiðir til um fjórtán milljarða króna lækkunar á verðtryggðum skuldum heimilanna í landinu til að setja þessa upphæð í samhengi mundi hún samsvara meðaltalslækkun á skuldum sem næmi hátt í þrjú hundruð þúsund krónum á heimili sé miðað við að skuldug heimili séu fimmtíu þúsund talsins þessar tölur eru mjög gróft áætlaðar verði frumvarpið að lögum munu söluaðilar öðlast frelsi til að verðleggja vörur sínar án greiðslufrests og þannig geta boðið þeim sem staðgreiða upp á lægra verð en áður eins og dæmin hér að ofan sýna þá getur hvert eitt prósent í lækkun verðs skipt heimilin talsverðu bæði hvað varðar kaupmátt og lækkun skulda neytendur og samtök þeirra þurfa að hafa þetta í huga og ávallt veita söluaðilum aðhald hvert prósent skiptir máli

hvati til skuldsettrar neyslu mun þar með minnka og vonandi leiða til aukinnar ráðdeildar en víkjum nú að einstökum greinum frumvarpsins í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að þriðja málsgrein fertugustu og sjöundu greinar laga númer hundrað og tuttugu tvö þúsund og ellefu verði felld niður en hún hljóðar svo viðtakanda greiðslu er óheimilt að krefjast gjalds af greiðanda vegna notkunar tiltekins greiðslumiðils umfram aðra í stað þriðju málsgreinar fertugustu og sjöundu greinar laganna er lagt til að komi fjórar nýjar málsgreinar í fyrstu málsgrein er lagt til að þau gjöld sem greiðsluþjónustuveitandi krefur notanda greiðsluþjónustu vegna hennar skuli vera í eðlilegu samræmi við þann kostnað sem greiðsluþjónustuveitandi hefur af veitingu þjónustunnar með annarri málsgrein er lagt til að greiðsluþjónustuveitanda verði óheimilt að setja söluaðilum reglur um verðlagningu með tilliti til ólíkra greiðslumiðla í þriðju málsgrein er lagt til að viðtakanda greiðslu sé óheimilt að krefja greiðanda um hærra gjald vegna notkunar greiðslumiðils en nemur því gjaldi sem viðtakandi greiðslu greiðir til greiðsluþjónustuveitanda reglunni er ætlað að koma í veg fyrir að viðtakandi greiðslu hagnist á notkun greiðslumiðils í fjórðu málsgrein er lagt til að viðtakanda greiðslu sé aðeins heimilt að krefja greiðanda um gjald vegna notkunar greiðslumiðils þegar greiðandi hefur verið upplýstur um gjaldtökuna áður en tekin er ákvörðun um greiðslu reglunni er ætlað að tryggja gagnsæi í viðskiptum þannig er gert ráð fyrir að greiðendur verði ávallt upplýstir um að þeir muni greiða gjald fyrir notkun tiltekins greiðslumiðils á grundvelli þeirra upplýsinga geta neytendur svo tekið ákvörðun um hvaða greiðslumiðil þeir kjósa að nota í annarri grein frumvarpsins er lagt til að lögin öðlist gildi fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán það kann að virðast naumur tímafrestur hafa ber í huga að til þess að uppfylla lögin þurfa sum greiðsluþjónustufyrirtæki að fella út úr samningum sínum við söluaðila þau ákvæði sem banna söluaðilum að innheimta gjald vegna kreditkortagreiðslna

greiðslu með kreditkorti frumvarpið leggur hins vegar enga skyldu á söluaðila í þeim efnum né setur frumvarpið söluaðilum einhver tímamörk gildistaka laganna um áramót ætti því ekki að valda söluaðilum erfiðleikum virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu